Wir reden heute über den Europäischen Währungsfonds EWF, den die Kommission und einige andere notorische Umverteiler erschaffen wollen. Sie können es drehen und wenden, wie es Ihnen beliebt Sie haben für den EWF keine Rechtsgrundlage im Unionsrecht. Im Jahr 2010 war das freilich noch eine Sensation, wenn in der Europäischen Union ohne oder sogar contra geltendes Recht vorgegangen worden ist.

Heute, im Jahr 10 der Banken und Währungskrise, haben sich Beobachter an das rechtswidrige Verhalten offenkundig längst gewöhnt.

Ihr Vorschlag für einen EWF verstößt auch gegen das deutsche Grundgesetz, wie das Centrum für Europäische Politik letzte Woche klar analysiert hat. In dringenden Fällen darf nicht ohne den Bundestag Geld bewilligt werden.

Sie funktioniert nicht weder für die einen noch für die anderen.